Madame la Présidente, le 7 juin 2016 restera comme une date intéressante dans l'histoire de l'immigration en Europe. Ce jour là, la Commission de Bruxelles a annoncé son plan pour augmenter l'immigration légale. Elle propose d'améliorer la carte bleue européenne, créée en 2009 pour attirer une main d'œuvre qualifiée.

De mon point de vue, c'est un progrès, car il y a un an tout juste, le même commissaire avançait le chiffre de 50 millions. Les succès du Front national en France et du FPÖ en Autriche nous ont donc déjà fait gagner 30 millions d'immigrés en moins. Encore quelques succès des patriotes et nous arriverons à un chiffre beaucoup plus bas. Nous nous y emploierons, Monsieur Avramopoulos, car la vraie solution pour vaincre notre déficit démographique est d'encourager les États à développer des politiques natalistes et non à faire venir des immigrés.